Wij vonden dat de positie van de mensen die aan de buitengrenzen leven niet slechter mocht zijn dan de positie van burgers die aan de binnengrenzen leven.

Maar je hebt een paar jaar nodig om op gang te komen en dat is hier ook gebeurd.

Maar wat is nu het beeld?

Ik dank de commissaris zeer voor zijn antwoorden.